Hlasovanie o tejto správe pre mňa nebolo jednoduché a nakoniec som sa v záverečnom hlasovaní zdržala. Na jednej strane podporujem projekt skutočnej hospodárskej a menovej Únie, pretože len tak môžeme odstrániť systémové nedostatky, ktoré vznikli zavedením eura. No daň z finančných transakcií znamená zvýšenie daňového zaťaženia a zároveň prvý krok k harmonizácii daňových sadzieb, ktorú odmietam. Som proti oslabovaniu pozície malých členských štátov v Rade a zriaďovaniu ďalších agentúr Únie. A najmä odmietam možnosť prijať deficitný rozpočet Únie a zavádzanie ďalších vlastných rozpočtových zdrojov. Ak majú členské štáty dôvodné pochybnosti o účelnom využívaní ich prostriedkov do rozpočtu Únie, riešením nesmie byť navyšovanie iných zdrojov, ale lepšie hospodárenie.